Az Európai Tanács remélhetőleg elfogadja a magyar elnökség három sikeres célkitűzését a Duna stratégiát, a romastratégiát és a horvát csatlakozási tárgyalások lezárását. A legfontosabb azonban a gazdasági kormányzásról szóló hatos jogszabálycsomag elfogadása lenne. A magyar szakembereket és diplomatákat a legnagyobb elismerés illeti, mivel óriási munkát végeztek, sikerült egy két kérdésre szűkíteni a Tanács és az Európai Parlament között. A tárgyalások továbblendítéséhez a magyar kormánynak legmagasabb szinten kellene kompromisszumot teremtenie. Kérdéses azonban, hogy ehhez rendelkezik e elegendő politikai tőkével Orbán Viktor kormánya. Képes e hitelesen érvelni a gazdasági kormányzás megerősítése mellett az a Matolcsy György, aki nyilvánosan és durván támadta az európai szemesztert?